herra forseti ég mæli hér fyrir þessu þingmáli sem er á þingskjali hundrað og sautján hundrað og sextándu mál tillaga til þingsályktunar um sjávarlíffræðisafn og rannsóknarsetur á akureyri fyrsti flutningsmaður er háttvirtur þingmaður björn valur gíslason sem hér sat á þingi fyrr á þessu þingi sem varamaður og lagði þá málið fram en flutningsmenn ásamt með honum eru fjórir aðrir háttvirtir þingmenn úr þremur þingflokkur það eru háttvirtir þingmenn þuríður backman birkir j jónsson höskuldur þórhallsson og þorvaldur ingvarsson tillögugreinin er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hefja nú þegar undirbúning þess að koma á fót á akureyri sjávarlíffræðisafni og rannsóknarsetri um auðlindir og lífríki hafsins í samvinnu við háskólann á akureyri og sveitarfélög við eyjafjörð það hefur alllengi verið uppi áhugi í þessum efnum á viðkomandi svæði og nú upp á síðkastið hefur áhugamannahópur unnið talsvert starf í hvað eru sóttar röksemdir fyrir þessari tillögu og hún er hugsuð til stuðnings því starfi og til þess að kalla eftir stuðningi alþingis við að haldið verði áfram með þessi áform það þarf ekki að fjölyrða um mikilvægi sjávarauðlindarinnar mikilvægi hafsins fyrir íslendinga okkar þjóðarbúskap afkomu þjóðarinnar og menningu og tilgangur með stofnun sérstaks rannsóknarseturs um auðlindir og lífríki sjávar yrði margþættur og tengdist þessu öllu saman það er annars vegar rannsóknarstarfið að rannsaka frekar ýmsa þætti þar sem betur þarf að gera og hér eru nefndar ýmsar hugmyndir í þeim efnum svo sem eins og áhrif hafstrauma við landið ástand hafsbotnsins á landgrunninu kóralsvæði hverra strýtur af hverjum er einmitt nægt fyrir norðan land og inni á eyjafirði og ýmis annars konar ýmis náttúrufyrirbrigði og náttúrusvæði á hafsbotni kanna áhrif veiðarfæra á lífríki sjávar loftslagsbreytingarnar breytingar á hitastigi og lífríki sem þeim tengjast og svo framvegis einnig frumrannsóknir á framleiðslu svifs og átu botndýra og gróðurs og þau áhrif sem umgengni manna um sjávarauðlindina eða hafgeym hefur á þessa þætti að sjálfsögðu yrði eðlilegt að vinna þessar rannsóknir með og í góðu samstarfi við hafrannsóknastofnun sem er með allmikla starfsemi norðan heiða og reyna að fylla í og bæta við og efla þær rannsóknir sem þar og annars staðar eru unnar í dag almennt er held ég viðurkennt að það sé kostur að laða fleiri að þessum verkefnum úr háskóla og vísindasamfélaginu og það verði allt saman til stuðnings því mikilvæga starfi sem þegar er unnið ég vil nefna einn sérstakan þátt í þessum efnum sem eru rannsóknir á framburði jökuláa á lífríki hafsins en vísbendingar eru um það hvaða áhrif þess þáttar það er framburðarins á frumframleiðslu sjávar svifþörunga og síðan það lífríki sem á þeirri framleiðslu byggir séu kannski mun meiri en menn hafa áður talið og þar með þessi þáttur afdrifaríkari fyrir viðkomu til dæmis þorskstofnsins

og uppvöxt þeirra en menn hafa kannski viljað viðurkenna hér eru aðeins talin örfá dæmi og nefnd þau verkefni stór og smá sem næg eru og yrði ekki skortur á

það einnig mikilvægt sjónarmið sem enginn dulur er dreginn á í þessari tillögu að efla háskólann á akureyri og það vísindastarf sem þar er unnið norðan heiða og áhugahópurinn leggur mjög mikið upp úr því að laða að þessu verkefni sem kalla gjarnan heima norðurhafa eða á enskunni artic ocean world að laða að því verkefni allar helstu stofnanir sem á svæðinu eru með starfsemi og sumar hverjar með höfuðstöðvar hér syðra en útibú og starfsemi á sínum vegum fyrir norðan það er nú svo að akureyri er norðurslóðabær þar hefur verið að byggjast upp umtalsverð miðstöð á sviði norðurslóðastarfsemi þar sem er háskólinn á akureyri stofnun vilhjálms stefánssonar og starfsemi

skólasamfélagsins og vísindastofnananna og auðvitað öfugt þangað mundu þær sækja sinn faglega og fræðilega styrk einkum og sér í lagi hér er einnig verið að tala um að um yrði eitt af sérsöfnum landsins

í krafti sérhæfingar sinnar til fræðslu og upplifunar um hafið og lífríki landsins mundi laða að erlenda ferðamenn og verða mikið aðdráttarafl í þeim efnum

að sjálfsögðu ber að taka það fram að þetta er ekki hugsað til höfuðs neinni þeirri starfsemi til staðar er í landi eða þarf að byggjast upp eftir sem áður og ég vil í því sambandi alveg sérstaklega nefna náttúrufræðisafn íslands sem auðvitað er til mikillar skammar að skuli ekki vera risið og mér sem náttúruvísindamanni svíður alltaf að þurfa að standa hér í þessum sporum í þessum ræðustóli ár eftir ár og gangast við þeirri hneisu sem það er fyrir þjóðina að hafa náttúrugersemar sínar ofan í kössum að mestu leyti og ekki aðgengilegar hvorki þjóðinni né vísindasamfélaginu eða öðrum sem þeirra mundu njóta ef við ættum okkur myndarlegt náttúrufræðisafn frá

og ekki vansalaust að ekki skuli hafa tekist að koma því máli af stað sennilega þarf eitthvert stórafmæli eða einhvern slíkan atburð sem menn geta þá hengt það á að loksins eigi nú að gera gangskör að því aftur að viðfangsefninu hér og ég vil þá sérstaklega nefna staðsetninguna það er við eyjafjörð og gjarnan við pollinn á akureyri þar sem menn sjá fyrir sér einstakar aðstæður til að vera með slíkt safn og auðvelt væri að sjá það fyrir sér að safn um sjávarlíffræði væri haft að hluta til neðan sjávar og þar mætti sýna fiska í náttúrulegu umhverfi sýna bæði fisktegundir sýna eldi sýna hafsbotninn gróður og manngerðar eftirlíkingar eftir atvikum af ýmsum náttúruundrum í hafinu þar væru og eru einhverjar bestu aðstæður sem hugsast gætu til þess að byggja slíkt upp og þar af leiðandi er held ég leitun að betra umhverfi en hægt er að hugsað sér að þarna mundi verða fyrir þessa starfsemi og í kringum hana með vísan til þess sem ég hef sagt hér áður um háskólasamfélagið og vísindasamfélagið á akureyri og við eyjafjörð og umgjörðina alla að sjálfsögðu þarf að laða síðan til samstarfs um næstu skref í verkefninu alla sem því eiga að tengjast þar vil ég að sjálfsögðu nefna fræðimannasamfélagið ég vil nefna þessar stofnanir sem hér hafa verið nefndar sjómenn útgerðarmenn og aðila úr sjávarútvegsgreininni sveitarstjórnarmenn að sjálfsögðu og síðan áhugafólk um söfn og uppbyggingu ferðamennsku og annað í þeim dúr þar sem vel hefur til tekist á undanförnum árum hefur tekist giska vel að sameina marga þætti þar sem menn eru að bjarga þjóðarverðmætum þar sem menn eru að byggja upp atvinnustarfsemi og búa til heillandi umhverfi laða að ferðamenn og í raun lyfta menningarstigi viðkomandi svæða í leiðinni ég leyfi mér til dæmis að nefna og vona þá að á engan sé hallað þó að nefndir séu hlutir eins og síldarminjasafnið á siglufirði vesturfarasetrið á hofsósi og hvalamiðstöðin á húsavík svo tekin séu dæmi af nálægu svæði ég vona að mér hafi tekist að fara yfir það helsta sem telja má til röksemda fyrir því að verkefnið sé gott og gilt og því beri að veita brautargengi ég veit að öflugur hópur áhugamanna er til staðar norðan heiða til þess að taka fagnandi öllum stuðningi sem verkefnið fær og þar hafa menn hugsað sér sem næstu skref að kynna það

og öllum þeim sem lagt gætu þessu lið og ég trúi að þeir verði margir sem sjá að þarna er um að ræða jákvætt og gott mál sem sjálfsagt er að veita brautargengi